herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á vatnalögum þetta er nú gamall kunningi okkar þingmanna það er sennilega ekkert mál sem eins miklar deilur hafa staðið um og þetta þetta frumvarp er samið á grundvelli niðurstaðna vatnalaganefndar sem ég skipaði í kjölfar frestunar á gildistöku nýrra vatnalaga síðastliðið haust í þeirri nefnd áttu sæti fulltrúar allra þingflokka auk fulltrúa iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra og þessari nefnd var falið að skoða samræmi nýrra vatnalaga við þau lagaákvæði íslensks réttar sem tengjast vatni og réttindum sem varða vatn þessi nefnd skilaði niðurstöðum sínum fimmtánda september síðastliðinn ásamt ákaflega ítarlegri skýrslu sem ég held að sé núna orðið kennslugagn við ýmsa háskóla landsins þessi nefnd vann mjög mikið og gott starf og ég vil þakka öllum þeim sem að þeirri vinnu komu og ekki síst formanni nefndarinnar fyrir vel unnin störf og fyrir að hafa leitt nefndina til þeirrar niðurstöðu að fullkomin eindrægni ríkti innan nefndarinnar ég tel ekki ástæðu til þess að rekja aðdraganda þessa máls í smáatriðum en minni þó á að skipun vatnalaganefndar átti rætur að rekja til samkomulags sem var gert hér á alþingi í kjölfar mikilla umræðna vorið tvö þúsund og sex millum stjórnar og stjórnarandstöðu ég var þá ekki félagi í stjórnarliðinu heldur í stjórnarandstöðunni og kom að því samkomulagi sem þá var gert við hæstvirtur þáverandi iðnaðarráðherra valgerði sverrisdóttur þetta samkomulag átti að freista þess að binda endi á miklar deilur sem hér höfðu staðið mjög lengi um efni frumvarpsins einkum breytta skilgreiningu þess á yfirráðum landeigenda yfir vatni á landi þeirra í skýrslu vatnalaganefndar er farið rækilega í saumana á þessum ágreiningi en það kemur jafnframt þar fram að í starfi nefndarinnar hefur verið leitast við að færa umræðu um vatnalögin og vatnamálin öll úr þeim farvegi deilna sem segja má að hún hafi í raun lokast í nefndin leggur þunga áherslu á mikilvægi þess að það ríki sátt í okkar samfélagi um það hvaða reglur skuli gilda um ráðstöfun og nýtingu þeirrar mikilvægu auðlindar sem vatnið er ég geri ráð fyrir því að flestir þingmenn sem hafa látið þetta mál sig varða þeir þekki tillögur vatnalaganefndar ég ætla samt í örstuttu máli að reyna að grípa utan um kjarnann í niðurstöðunni það var einróma samstaða í nefndinni um að leggja til að umfangsmikil endurskoðun fari fram á vatnalögunum númer tuttugu tvö þúsund og sex meginástæða þessa er að nefndin telur það ekki tryggt að fullnægjandi tillit verði tekið til hagsmuna almennings gagnvart vatni taki lögin gildi óbreytt það er þess vegna sem vatnalaganefnd leggur til að gildistöku laganna verði frestað tímabundið meðan verði unnið að endurskoðun þeirra í samræmi við þær tillögur sem hér koma fram í þessari miklu skýrslu sem er á þriðja hundrað blaðsíðna en auðvitað eru tillögurnar ekki svo umfangsmiklar en grunnur þeirra tillagna er hins vegar sá texti sem hér liggur fyrir tillögur vatnalaganefndarinnar um endurskoðun laganna miða að því að afmarka og skýra réttindi bæði landeigenda og almennings gagnvart vatni og byggja á því sjónarmiði að það verði einungis gert með því að skoða í samhengi þá hagsmuni sem eru bundnir við vatnsauðlindina í þessum tillögum er meðal

en sömuleiðis þá leggur nefndin líka til heildarendurskoðun á stjórnsýsluákvæðum laganna meðal annars til þess að tryggja að þau taki mið af ólíkum hagsmunum sem við þessa mikilvægu auðlind okkar eru tengdir nefndin telur rétt að sú endurskoðun haldist í hendur við innleiðingu vatnatilskipunar e s b í íslenskan rétt innleiðingin er ekki í verkahring míns ráðuneytis iðnaðarráðuneytisins heldur umhverfisráðuneytisins

er hafin í umhverfisráðuneytinu en það er hins vegar ljóst að þar verður um mjög umfangsmikið verkefni að ræða eins og ég hef þegar sagt var samstaða í vatnalaganefnd um þær tillögur sem nefndin skilaði mér í fyrra mánuði ég er þeirrar skoðunar sjálfur að niðurstöður og tillögur nefndarinnar séu vel ígrundaðar og þær séu vel rökstuddar og til þess að skapa svigrúm fyrir þá vinnu er í þessu frumvarpi lagt til að gildistöku laganna verði frestað að nýju og nú til fyrsta júlí tvö þúsund og tíu með hliðsjón af því þá þarf líka að lengja aðlögunartíma vatnafélaga það er frest þeirra til þess að laga starfsemi að lögunum sömuleiðis er gert ráð fyrir því að gildistökubreytingu á lögunum um varnir gegn landbroti verði líka frestað til samræmis í frumvarpinu er svo kveðið á um það að iðnaðarráðherra skuli í samráði við umhverfis og forsætisráðherra skipa nefnd til þess að endurskoða ákvæði vatnalaga númer tuttugu tvö þúsund og sex á grundvelli þeirra niðurstaðna sem vatnalaganefnd skilaði frá sér samhljóða herra forseti ég sé ekki ástæðu til þess að hafa fleiri orð um þetta frumvarp en legg til að þegar þessari umræðu er lokið þá verði því vísað til háttvirtrar